Ich begrüße die jüngsten Zeichen für einen innerkoreanischen Annäherungsprozess, der in den letzten Wochen verstärkt erfolgt ist.

Gleichzeitig reicht dies jedoch nicht aus, um einen dauerhaften und stabilen Frieden auf der Koreanischen Halbinsel zu erreichen. Deswegen müssen China und Russland weiterhin ihren Einfluss auf die Führung in Pjöngjang nutzen, um das Regime von weiteren völkerrechtswidrigen Nuklear und Raketentests abzuhalten. Ebenso sollte US Präsident Donald Trump bei dem im Mai anstehenden Treffen mit Kim Jong-un auf Diplomatie und Besonnenheit setzen und das von den Vereinten Nationen und der EU gestützte Sanktionsprogramm gegenüber der nordkoreanischen Führung als Druckmittel nutzen. Langfristig dient das Nuklearabkommen für den Iran als Referenzwerk für einen möglichen Deal mit Nordkorea. Auch deshalb muss Präsident Trump unbedingt Abstand von seinem Vorhaben nehmen, das Iran Abkommen einseitig aufzukündigen. Die Europäische Union sollte ihre Vermittlerrolle und ihre diplomatische Stärke einbringen, um die innerkoreanischen Gespräche sowie die internationalen Verhandlungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas voranzubringen.